Frau Präsidentin! Impfung ein Thema das viele bewegt Ärzte, Krankenkassen, insbesondere aber auch Eltern. Sie stehen millionenfach vor der Herausforderung, über den Impfkatalog ihrer Kinder zu entscheiden. Die Pharmaindustrie macht es den Menschen mit ihren bunten Riesenimpfpaketen und einem Strauß an Nebenwirkungen nicht einfach. Ich bin kein Impfmuffel, aber das, was morgen hier zur Abstimmung steht, klingt, als hätten es Pharmalobbyisten geschrieben dann etwa, wenn wir fordern, künftig noch viel mehr für das Impfen zu werben, den Nationalstaaten quasi eine Impfpflicht zu empfehlen. Ich sehe das kritisch und habe dazu Änderungsanträge im Sinne der Eltern eingebracht. Wir brauchen mehr Informationen bezüglich der Nebenwirkungen. Die Charta der Grundrechte besagt klar Im Bereich der Medizin muss die freie Wahl der Behandlung nach ausführlicher Information und Zustimmung durch den Einzelnen respektiert werden. Muss ich Babys mit ein paar Wochen wirklich schon mit dem Cocktail einer Siebenfach oder Achtfach Impfung konfrontieren? Als Bürgervertretung müssen wir den Interessen der Bevölkerung zu Impffragen mehr Raum geben, statt immer nur die Phrasen der Pharmaindustrie zu zitieren.